Tinerii care doresc să se implice în programe precum Strategia Dunării întâmpină adesea dificultăți care își au originea în mentalitățile diferite generate de cultura și educația lor, de modul diferit de abordare a unor domenii, de gradul diferit de dezvoltare a regiunilor dunărene, dar și de lipsa unui suport financiar care să le permită o implicare corespunzătoare. De aceea, consider benefică crearea unei organizații de tineri pentru țările riverane Dunării, dublată de pârghiile necesare funcționării acesteia, care ar conduce la o implicare substanțială a generației tinere, la crearea unor conexiuni utile, la soluții inovatoare, la schimb de bune practici, la construcția propriului lor viitor în spațiul dunărean.